Für das nun folgende Verfahren haben wir zahlreiche Meldungen. Ich nehme jedoch nur eine Person pro Fraktion, weil wir schon sehr spät dran sind, und auch nur jene, die tatsächlich auch während dieser Debatte anwesend waren und noch nicht in einem Verfahren gesprochen haben.